Nous avons ainsi réalisé un vrai progrès et je veux bien donner acte à Mme Gebhardt que les textes de la Commission sont toujours améliorables.

et, généralement, par le Parlement européen. C'était le cas ici, je vous en remercie.

C'est un vrai progrès

Engel, tout à l'heure, a regretté qu'elle ne soit pas suffisante. On va toujours faire mieux même s'il faut laisser ces textes vivre leur vie pendant quelques années pour les évaluer et voir leur efficacité mais, franchement, la réduction des contraintes, notamment pour la documentation imposée aux PME, est un vrai progrès de simplification. C'est même un vrai choc de simplification, comme d'ailleurs

Enfin, progrès pour ce qui est de la clarification je reprends les termes de Mme Castex ou de Mme Thun notamment dans la différenciation pour les collectivités publiques en ce qui concerne l'usage du marché public ou quelquefois, c'est utile, l'usage des concessions.

Je suis heureux de profiter de la présence de mon collègue et ami, Karel De Gucht, d'abord pour m'excuser auprès de lui et auprès de vous de ne pas rester pour le débat qui va suivre et qui m'intéresse et me concerne sur la réciprocité dans les marchés publics, mais il se trouve que se déroule depuis le début de l'après midi un trilogue très important j'espère conclusif sur un texte majeur de régulation financière concernant la MiFID et je vais rejoindre ce trilogue.

Mme Rühle a évoqué un sujet important, tout à l'heure, qui est celui des conséquences éventuelles de certaines négociations internationales c'est un point que j'ai d'ailleurs signalé à mon collègue Karel De Gucht pour que certains standards ou certaines normes, notamment dans les marchés publics, que nous avons actés dans ces textes, ne soient pas remis en cause par des négociations internationales. En tout cas, Mme Rühle, je serai attentif à ce point.